2001. Je dirai que, d'une certaine façon, je me félicite de tous ces reports. On ne compte plus les augmentations de crédits votées en faveur de cette usine à gaz, ce dont, en revanche, je ne me félicite pas, parce que l'on connaît la Commission beaucoup plus soucieuse de la bonne utilisation des crédits sur un certain nombre de dossiers. Pour ma part, je ne me félicite pas de la prochaine mise en œuvre de systèmes d'information généralisés. Nous savons tous que dans tous les États membres, il y a des dérapages en ce qui concerne la protection des données de nos concitoyens contenues dans ces fichiers. Le Parlement européen a dû beaucoup se battre pour être informé et aussi pour que les remarques du Contrôleur européen de la protection des données soient au moins pour partie intégrées, mais cela ne me rassure pas pour autant. Il ne peut y avoir de sécurité des citoyens si ce concept n'est pas appréhendé dans toutes les acceptions du terme et si les libertés fondamentales ne sont pas réellement protégées. Nous restons donc fondamentalement opposés à cette vision univoque de la sécurité. Nous restons opposés à cette Europe sécuritaire. Le blocage auquel nous assistons concernant la suppression des données n'est malheureusement qu'une illustration de ce dont nous ne voulons pas. Nous voterons contre ce rapport, non par opposition aux efforts de notre rapporteur, que je félicite au passage, mais par opposition à cette méthode de fichage généralisé des citoyens qui ne prend pas suffisamment en compte la protection des données.